Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Dajmo si naliti čistega vina in povedati, v čem je tukajle zdaj problem. Večina ljudi spremlja politiko manj kot dve minuti na dan in težko razumejo, za kaj se pravzaprav, gre. Slišijo besedo "javno" in pa slišijo "zasebno". In "javno" velja za nekaj dobrega, "zasebno" pa velja za nekaj slabega. In ravno na te karte vi igrate. Izkoriščate prednost, da ljudje ne vedo točno, za kaj se gre, in izkoriščate to prednost, da ljudje raje slišijo besedo "javno" kakor pa "zasebno", in na račun tega uspešno nabirate politične, točke. izigravate odločbo ustavnega sodišča in iščete rešitev, kako ne rešiti problema, z enim samim namenom - z namenom, da se še naprej delimo. Delate po načelu deli in vladaj. Vaš interes je razdeljen in med sabo skregan narod, narod, ki ima kup nekih problemov in s katerimi se vsak dan ukvarja. To je vaš interes. Z načrtno ustvarjenimi in nerešenimi problemi pa ljudem mečete pesek v oči, zadaj pa se dogaja kraja davkoplačevalskega denarja. Hkrati pa s tem odvračate od vseh ostalih tem, ki so tudi zelo pomembne, dolge čakalne vrste v zdravstvu, slabe in preveč obdavčene, plače, mizerne pokojnine, bančna luknja, iz katere so izpuhtele milijarde, in pa vaši kadrovski apetiti in še in še in še. V tej državi je problem denar za izobrazbo naših otrok, ni pa problem preplačati TEŠšest za več kot pol milijarde. Prepričan pa sem, da tudi vse ostale infrastrukturne projekte, ki v tej državi še sledijo, tretja razvojna os, drugi tir, druga cev karavanškega, predora, da ne omenjam niti tisoče evrov za vaše, odpravnine vaših sodelavcev. Veliko naših upokojencev ima mizerne pokojnine, imamo dolge čakalne vrste, imamo slabe in preveč obdavčene plače. Kdaj se boste lotili pokojninske, zdravstvene in davčne reforme, vas sprašujem. Vsem državljanom pa seveda sporočam, bodite enotni, kolikor se le da, bodite solidarni, pomagajte en drugemu in ne pristajajte na vse te umetne delitve, za katere skrbi levi pol slovenske politike z razlogom, da lahko vlada in ima od tega koristi. Samo enotni smo lahko močni. Hvala lepa.